Persoanele vârstnice au nevoie de condiții speciale, atât în domeniul serviciilor medicale, cât și în ceea ce privește amenajarea corespunzătoare a clădirilor și a transportului public. Suedia are o lungă tradiție în domeniul politicii sociale. Care sunt propunerile pe care le discutați cu alte state membre pentru ca în toată Uniunea Europeană să fie îmbunătățite condițiile de viață ale persoanelor în vârstă?